Griekenland gaf pas onlangs inzicht in de daadwerkelijke omvang van de schulden.

Het begrotingstekort gaat naar de 13 procent.

Dat zou het wel doen, wanneer aan deze landen steun zou worden verleend, zoals sommigen wensen. Dat moet niet gebeuren, want dan zouden wij slecht beleid met een bonus belonen.

Ik kijk met veel belangstelling uit naar de effecten van die maatregelen. En mochten ondertussen de beurskoersen en de euro wat zakken, dan is dat noch voor beleggers, noch voor exporterende bedrijven een ramp, integendeel.